Der Tätigkeitsbericht unserer Kollegin Mazzoni belegt, dass wir dem Bürgerbeauftragten für seine Arbeit im Dienst der europäischen Bürgerinnen und Bürger danken sollten, auch für die sehr gute Kooperation mit dem Europäischen Parlament, insbesondere mit dem Petitionsausschuss.

Ich habe festgestellt, dass es in den vergangenen 16 Jahren nur 18 mal die Anwendung dieses sehr speziellen Instruments gab.

Trotzdem möchte ich auf zwei Aspekte hinweisen, die mir aus meiner Erfahrung aufgefallen sind.

Hier scheint mir, dass die 27 der bearbeiteten Beschwerden, die tatsächlich in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, doch im Umkehrschluss bedeuten, dass fast drei Viertel dies nicht tun und daher noch verstärkte Informationsarbeit sinnvoll ist.

Der zweite Punkt, wo ich mich freuen würde, wenn wir beim nächsten Tätigkeitsbericht Fortschritte gemeldet bekämen, ist die Verordnung über allgemeine Verwaltungsverfahren. Es würde mich freuen, wenn bindende Mindeststandards in der gesamten Verwaltung der EU Platz greifen.